Zweitens Verstehe ich Sie richtig, dass es tatsächlich Umstände geben könnte, unter denen Sie am Ende einem solchen Freihandelsabkommen mit Japan zustimmen könnten? Und drittens Stimmen Sie mir zu, dass Ihre Fraktion in diesem Parlament noch nie irgendeinem Freihandelsabkommen zugestimmt hat, und dass deshalb vielleicht am Ende auch bei Japan die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Sie es ablehnen und Ihre Fraktion dann tatsächlich genau das nicht tut, was Sie angesprochen haben, nämlich für die Menschen auch in Japan etwas Gutes zu tun?